Letzte Woche wurde unserer Delegation die Einreise nach Gaza von Israel verweigert. Die Lage in Gaza ist besorgniserregend, erst recht jetzt im Winter.

Eigentlich müsste Israel als Besatzungsmacht für den Unterhalt der Bevölkerung in allen besetzten Gebieten aufkommen. Dieser völkerrechtlichen Verpflichtung entzieht sich Israel, so dass die internationale Gemeinschaft einspringen muss, vor allem die EU. Wenn wir aber schon für den Unterhalt von 90 der Bevölkerung in Gaza sorgen, dann haben wir ein Recht, zu sehen, wo das Geld des europäischen Steuerzahlers bleibt, ob es sinnvoll eingesetzt wird und ob es bei den Betroffenen ankommt